face ca transportul feroviar să devină mai atractiv și mai sigur pentru cetățenii europeni și pentru întreprinderile europene. Uniunea și statele membre trebuie să asigure investițiile necesare pentru întreținerea și modernizarea sistemului feroviar european.

Obiectivul de realizare a spațiului feroviar unic european se va realiza pe baza dialogului social la nivelul Uniunii pentru a garanta că lucrătorii din sectorul feroviar sunt protejați în mod corespunzător împotriva efectelor nedorite ale deschiderii pieței și prin asigurarea investițiilor corespunzătoare în sectorul feroviar. Interoperabilitatea și siguranța transportului feroviar sunt esențiale și acestea necesită un personal bine pregătit, corect remunerat și care să lucreze în condiții de muncă decente. Dreptul la grevă este un drept fundamental și de aceea solicit respectarea acestuia și prudență privind prevederile aferente obligației de serviciu public. De asemenea, susțin ca veniturile realizate din administrarea infrastructurii feroviare să fie reinvestite în transportul feroviar. Prin amendamentele depuse am susținut realizarea unor sisteme funcționale și multimodale, interoperabile, de informare și emitere integrată a biletelor, care să permită crearea unui sistem multimodal la nivelul Uniunii, care să cuprindă toți operatorii de transport feroviar de călători. Acest sistem comun trebuie instituit până la 12 decembrie 2019. Constat cu surprindere însă că, deși noilor state membre, în procesul de aderare, li s a impus separarea funcțională pentru transportul feroviar, astăzi, state fondatoare ale Uniunii se opun separării funcționale. Solicit ca în toate politicile Uniunii să se aplice aceleași reguli pentru toți. În final, consider că textul votat de Comisia pentru transport privind spațiul feroviar unic european este mai flexibil decât cel propus de Comisia Europeană, dând posibilitatea statelor membre, care au realizat separarea funcțională, să revină la un model integrat, dacă doresc acest lucru.